Od 17 lat żadna elekcja na Białorusi nie odbyła się bez naruszeń prawa. Również podczas wrześniowych wyborów zastosowano szereg nielegalnych instrumentów, jak dyskryminacja opozycji oraz ograniczenia jej udziału w komisjach, cenzura materiałów wyborczych i rozliczne fałszerstwa, w tym zawyżanie oficjalnej frekwencji. Wobec powyższego wyłoniony parlament wciąż nie reprezentuje woli społeczeństwa, przez co Białoruś nie może być traktowana jako wiarygodny partner Europy. Apeluję zatem do władz w Mińsku o przeprowadzenie powtórnych, tym razem wolnych i uczciwych wyborów parlamentarnych. Zwracam się do prezydenta Łukaszenki o zaprzestanie zwalczania opozycji, uwolnienie więźniów politycznych i dziennikarzy, zagwarantowanie nieskrępowanych działań organizacjom pozarządowym oraz swobodnego przepływu informacji. W tym celu musimy również szeroko wspierać działania białoruskiego społeczeństwa obywatelskiego w sferze wolności z uwzględnieniem narzędzi takich jak telewizja Bielsat.